Verehrte Präsidenten! Es ist gut und wichtig, dass wir uns alle gemeinsam für Wachstum und Beschäftigung einsetzen und auch versuchen, die Ursachen der Krise zu beseitigen. Aber unser Ziel muss auch sein, aus früheren Fehlern zu lernen und diese zu vermeiden. Und da ist mir ein Thema besonders wichtig, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, nämlich die Bekämpfung der Armut. Ich finde es schade, dass die europäischen Regierungschefs nicht bereit waren, die Vorschläge der Kommission zur Armutsbekämpfung zügig und engagiert umzusetzen. Letztendlich ist das Signal, das von dem Rat letzte Woche ausgeht, dass sich Europa jetzt nicht um die Ärmsten und die Armen kümmert. Die ursprünglichen Ziele wurden verwässert, und übrig geblieben sind drei Kennziffern und die Reduktion der Armut um zwanzig Millionen Menschen. Das ist zu wenig, da fehlt auch der wirkliche Wille. Wir hätten uns wirklich gewünscht, dass der Vorschlag der Kommission, die Verarmung um 25 zu verringern, angenommen und vorangetrieben wird.